Madame la Présidente, l'Indonésie est un très grand pays, le plus grand pays musulman du monde, riche d'une grande diversité culturelle et religieuse reconnue par sa Constitution.

Même chose avec l'instrumentalisation des lois archaïques sur le blasphème, notamment contre le gouverneur de Jakarta, à la veille des élections locales.